virðulegi forseti ég kem hér upp í ræðustól til að bera fram munnlega fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra um loðdýrarækt forsaga þessa máls er sú að ég og formaður frjálslynda flokksins háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson vorum viðstaddir aðalfund sambands loðdýrabænda sem haldinn var í ölfusi í árnessýslu fyrir nokkrum vikum síðan þar urðum við þess áskynja að það gengur afskaplega vel í loðdýraræktinni í dag sérstaklega í minkaræktinni þessar fréttir hafa síðan verið staðfestar í fjölmiðlum undanfarið ég er hérna til að mynda fyrir framan mig virðulegi forseti nýjasta eintakið af hinu ágæta málgagni bænda bændablaðinu þar er einmitt frétt á baksíðunni þar sem fyrirsögnin er með leyfi forseta meðalminkabú veltir um tuttugu milljónir og afkoman hefur aldrei verið betri en nú verð á skinnum hækkar og fóðurkostnaður fer lækkandi þarna kemur fram nákvæmlega það sama og okkur mér og háttvirtur þingmaður guðjóni arnari kristjánssyni var sagt frá á þessum aðalfundi samtaka loðdýrabænda að skinnaverð á minkaskinnum er í hæstu hæðum og er í raun og veru miklu hærra heldur en nokkurn mann hafði þorað að óra fyrir á sama tíma hefur átt sér stað mikil umbylting í greininni allri skipulagningu hennar það virðist sem svo að menn hafi virkilega náð góðum tökum núna á minkarækt hér á íslandi en eins og öllum er kunnugt um gekk þessi grein í gegnum miklar hremmingar á níunda áratugnum kannski ekki vegna þess að menn kynnu ekki að stunda þennan búskap heldur frekar kannski vegna þess að óheppilegar markaðsaðstæður komu í bakið á mönnum í kjölfar mikillar uppbyggingar sem varð í þessari grein en eins og ég segi menn lærðu af þessari reynslu og síðan hafa menn unnið hörðum höndum að því að festa þessa grein í sessi og tekið alla greinina til endurskoðunar skipulagt hana upp á nýtt skipulagt rekstur fóðurstöðvanna það hafa komið fram ákveðnir kjarnar víða um land þar sem minkarækt er stunduð mig langar í framhaldi af þessu til þess að grennslast fyrir um það hjá hæstvirtum ráðherra hvaða námsframboð sé í loðdýrarækt í landbúnaðarháskólanum eða landbúnaðarháskóla íslands eða hólaskóla og hvort það standi þá í framtíðinni til að auka möguleika á slíkri menntun fyrir þá sem vilja þessari stórmerkilegu atvinnugrein